Je ne recevais pas leurs partis dans la fédération politique que je constitue avec mes amis politiques, comme le faisaient les socialistes puisque le parti de M. Gbagbo en Côte d'Ivoire, le parti de

Je n'en suis donc que plus libre pour dire à quel point je suis en quelque sorte écœuré par le traitement que l'on réserve aujourd'hui à ces personnes, sans m'immiscer personnellement, en aucune façon, dans la situation politique de ces pays. Je respecte trop pour cela le principe de non ingérence. Ce n'est pas moi qui ai invité

Si vous aviez des critiques à porter contre

C'est trop facile de le faire une fois que ces personnes sont à terre. Dans tout le Moyen Orient et dans le monde entier, on sait aujourd'hui que l'Occident ne soutient pas ses amis et soyez assurés qu'il n'y aura plus beaucoup de candidats dans ce domaine.